Paní předsedající, já bych chtěla nejprve poděkovat a poblahopřát paní komisařce a také našemu zpravodaji kolegovi Lenaersovi, protože myslím, že dosáhli dobré dohody. Já nejsem příznivcem vzniku nových agentur, ale chci říct, že tento orgán má určitý potenciál řešit problémy na vnitřním trhu, se kterými se potýkáme, a vynutit evropské právo tam, kde se ho zatím nepodařilo vynutit. Například se spoléhám na ochranu proti protekcionistickým opatřením, které některé státy zavádějí.

Myslím si, že bude třeba při implementaci sledovat, aby skutečně nedošlo k překrývání s činností jiných agentur a orgánů.